virðulegur forseti ég vil þakka hæstvirtum ráðherrum fyrir þeirra skýrslur hér og fyrir þessa umræðu sem fer hér fram það hefur verið talsverð umræða um það bæði meðal norrænna þingmanna og norrænna ráðherra að það séu að skapast á norðurlöndunum sífellt nýjar landamærahindranir og það sé nauðsynlegt að herða vinnuna við það að fækka þeim og afnema og það mál þurfi með sérstökum hætti að setja í forgang þannig er það bæði reglulegur liður á málaskrá forsætisráðherra allra norrænu landanna og síðan eftir í kjölfar umræðu á hinum norræna vettvangi fóru forseti norðurlandaráðs formaður norrænu ráðherranefndarinnar og formaður þeirrar nefndar sem fer með landamærahindranamálin fram á það við forseta þjóðþinganna norrænu að það yrði gefinn sérstakur tími í öllum þjóðþingunum til þess að ræða þessi málefni og með hvaða hætti megi vinna að þeim með markvissari hætti ég vil þakka forsetunum fyrir að hafa góðfúslega orðið við því það er sannarlega ekki einfalt mál að skipuleggja sams konar umræður í þjóðþingum í átta löndum á sama tímanum eins og tekist hefur og full ástæða til að þakka fyrir það ástæðan fyrir því að þessi mikla áhersla er hér lögð á er auðvitað sú að þingmenn og forustur bæði þjóðþinganna og ríkisstjórnanna þekkja það og vita þó landamærahindranir séu út af fyrir sig oft býsna tæknilegs eðlis og snúist að miklu leyti til um skrifræði og lausnir á reglugerðum eða tæknihindrunum einhverjum þá

þær bitna á fólki það er fólk sem verður fyrir landamærahindrununum og það getur haft býsna alvarlegar afleiðingar fyrir fólk vegna þess að ef ekki er vel að gætt getur fólk einfaldlega misst mikilvæg réttindi sem skipta grundvallarmáli í þeirra daglega lífi meðal annars rétt til félagslegrar aðstoðar og óljóst getur orðið um hvar framfærsluskylda er og fólk jafnvel orðið fyrir því að vera vísað úr landi þess vegna skiptir það einfaldlega gríðarlega miklu máli fyrir íbúa norðurlandanna og auðvitað fyrst og fremst þá sem eru að sækja nám og sækja vinnu og eiga eftir að gera það hér á milli landanna að það sé unnið hratt og markvisst í þessu þannig að þau vandamál sem skapast séu leyst jafn óðum þar hefur löggjafinn talsverðu hlutverki að gegna og

skapa nýjar og nýjar þess vegna er það álit mitt og margra annarra að við lagasetningu á norðurlöndunum þurfum við sérstaklega að huga að því í hvert og eitt sinn hvort ný löggjöf leiði af sér landamærahindranir víðar á norðurlöndunum við erum hér með sérstaka rýni tiltölulega nýlega á vegum forsætisráðuneytisins og lagaskrifstofunnar þar á þau stjórnarfrumvörp sem hér eru lögð fram og eðlilegt að þar sé það fastur liður í rýni frumvarpa að kanna á áður heldur en stjórnarfrumvörp koma fram hvort af þeim leiði nýjar landamærahindranir við höfum í stjórnarráðinu starfsmenn sem sérstaklega sinna norrænum málefnum og hafa þekkingu þar á sem gætu hér líka lagt gjörva hönd á plóg auðvitað er þetta ekki síst mikilvægt við meðferð mála sem koma frá utanríkisráðuneytinu því það er jú innleiðing á tilskipunum á evrópska efnahagssvæðinu sem ekki síst hefur skapað nýjar og er að skapa nýjar landamæra hindranir þegar norðurlöndin fara ólíkar leiðir við það að innleiða slíkar reglugerðir þess vegna þurfum við á þess að rýna okkar eigin frumvörp

þurfum við að auka samvinnu á milli norðurlandanna um það með hvaða hætti evróputilskipanir eru innleiddar og gæta þess í undirbúningi lagasetningar að það sé verið að tala saman yfir landamæri norrænu landanna og þó menn hafi ákveðið svigrúm við innleiðingu evróputilskipana gæti menn þess af fremsta megni að skapa ekki við innleiðinguna nýjar landamærahindranir á norðurlöndum hér er síðan ekki bara mikilvægt að vinna á heimavelli og í aukinni samvinnu á milli norrænu þjóðþinganna heldur er ekki síður

og fylgist með því sem verið er að undirbúa í evrópuþinginu við í þinghópi jafnaðarmanna í norðurlandaráði sem ég veiti forustu höfum lagt áherslu á það að það sé reglulega samráð á milli þingmanna frá norðurlöndunum af norræna þjóðþingunum við norrænu þingmennina í evrópuþinginu til þess að ganga úr skugga um hvaða löggjöf og reglur er verið að undirbúa á evrópuvettvangi sem geta haft áhrif á næstu árum á okkar lagaumhverfi með hvaða hætti við getum reynt að hafa mótandi áhrif á þá löggjöf meðan hún er á undirbúningsstigi því það getur oft verið mikilvægt að geta komið að sjónarmiðum áður heldur en hinn evrópski réttur er orðinn til til þess að gera það er beinskeyttast leiðin að beita áhrifum norrænu þingmannanna og eftir atvikum þingmanna eystrasaltsríkjanna í evrópuþinginu með nánu samstarfi við þá hvaða máli skiptir þetta nú þetta getur til að mynda skipt gríðarlega miklu máli um frjálsa verslun og viðskipti á milli landanna og skipt verulega máli um það að skapa vinnu og hagvöxt í öllum norrænum löndum ef við tökum tiltölulega einfalt og afmarkað dæmi þar um eða kannski ekki einfalt en afmarkað þar dæmi er það byggingariðnaður það er því miður svo og verður að játa að reglur í norrænu löndunum um byggingar og byggingarefni eru með ýmsum og ólíkum hætti það gerir að verkum að fyrirtæki sem eru að framleiða vörur fyrir þennan markað geta oft á tíðum ekki beint þeim vörum inn á allan hinn norræna markað heldur aðeins hluta hans eða þurfa að uppfylla sérkröfur til þess að komast inn á aðra hluta hans það er augljóst að af þessu er gríðarlegt óhagræði það dregur úr samkeppni og möguleikum á því að efla framleiðslu og fyrirtæki á þessu sviði á öllum norðurlöndunum og sameiginlegt hagsmunamál fyrir svæðið allt að það sé farið yfir þetta regluverk og leitast við að fella niður tæknihindranir sem eru á því að flytja húshluta eða byggingarefni hvort sem það eru gluggar eða hurðir eða hvaðeina einangrunarefni eða hvað það nú kann að vera á milli norðurlandanna til þess að lækka kostnað í þeim geira til hagsbóta fyrir fyrirtæki og heimili á öllum norðurlöndunum til að auka samkeppni en auðvitað líka til þess að skapa fyrirtækjunum stærri heimamarkað þar af leiðandi meiri möguleika á því að vaxta í þá stærð að geta látið að sér kveða á alþjóðlegum mörkuðum við fjöllum í landamærahindrunum auðvitað býsna mikið um þá einstaklinga sem til okkar leita og verða fyrir því að fá ekki framfærslu eða fá ekki stuðning í fæðingarorlofi eða fá ekki inngöngu í háskóla eins og þeir ættu rétt á eða annað slíkt það er niðurstaða mín eftir nokkurra ára setu í norðurlandaráði að það sé mjög mikilvægt að borgararnir hafi einhvern skýran farveg til þess að fara með umkvartanir sínar

á vettvangi forsætisnefndar norðurlandaráðs tillögu um það að við komum á fót embætti norræns umboðsmanns svipað eins og við þekkjum umboðsmann alþingis þar sem íslendingar geta sent inn erindi sín ef þeir eru óánægðir með það hvernig á þeim hafi verið brotið í stjórnsýslunni þá getum við á norrænum vettvangi beint slíkum erindum til norræns umboðsmanns sem kanni málin og gangi í þau